Ein Hinweis Zur Betrachtung der Realität gehört natürlich die Wahrheit, und die Wahrheit kann man nicht an den Ergebnissen von 90 Tagen festmachen.